Monsieur le Président, Madame la ministre, chers collègues, nul besoin aujourd'hui d'énumérer toutes les crises et menaces qui pèsent sur notre sécurité et qui affectent la stabilité de notre continent et de son voisinage. L'actualité nous venons d'en parler nous fournit chaque jour de nouvelles raisons de considérer que le monde multipolaire de ce début de vingt et unième siècle est, à bien des égards, plus dangereux que celui auquel nous avons été habitués, car il est moins prévisible et moins organisé guerre civile en Syrie, tensions israélo arabes, terrorisme, prolifération nucléaire, affrontements et criminalité au Sahel, piraterie au large de la Somalie, poursuite d'une guerre au Congo, pour ne citer que les dangers d'aujourd'hui même. Face à cette situation, il serait irresponsable de considérer la politique de sécurité et de défense commune comme un luxe ou comme une anecdote.

Plus que nulle autre politique à l'échelle européenne, c'est une politique qui repose sur les États membres, sur leur capacité matérielle et humaine, sur leurs traditions et sur leur volonté politique de partager, ou non, leur quasi absolue souveraineté en matière diplomatique et militaire.

Nous pensons, bien au contraire sans naïveté et sans illusion excessive que la PSDC est une nécessité stratégique pour l'Union européenne.

L'Union européenne ne peut simplement plus se permettre de déléguer systématiquement sa sécurité et celle de son voisinage.

Bien sûr, le partenariat transatlantique doit être réaffirmé et il est irremplaçable, mais ceci n'est pas exclusif d'un effort et d'une ambition de la part des pays européens eux mêmes, bien au contraire! Les Américains eux mêmes, qui ont amorcé un véritable virage stratégique vers l'Asie Pacifique nous demandent à nous, Européens, d'être plus actifs, plus robustes, plus sûrs de nous mêmes en matière de sécurité et de défense. Ceux qui mettent en cause la PSDC, en parlant de duplication, doivent réaliser que c'est une complémentarité pragmatique et intelligente dont il est question entre l'OTAN, organisation militaire, et l'Union européenne. Il est des crises qui affectent notre sécurité et dans lesquelles l'OTAN ne peut intervenir ce fut le cas de la Géorgie, c'est globalement aussi le cas des conflits africains, dans lesquels les États Unis estiment ne pas avoir à intervenir, à l'image de l'exemple récent de la Libye. Ces exemples risquent, malheureusement, de se multiplier à l'avenir. L'Union européenne a souvent la pleine légitimité pour agir, car elle place son action dans le cadre de la légalité internationale, et il est peu de pays tiers qui ne lui reconnaissent pas un rôle équilibré sans ambition unilatérale ambigüe.

elle a la fameuse approche globale, civilo militaire, dont elle est la seule à pouvoir se prévaloir.

l'absence aussi, parfois, de priorité claires qui donnent trop souvent l'impression d'une navigation à vue. Les défis stratégiques auxquels nous faisons face sont immenses et inédits une baisse structurelle et durable des budgets de défense des pays européens, la réorientation des priorités américaines, une volatilité et une diversité extrême des menaces. Les pays européens n'ont donc d'autre choix que de subir un déclassement stratégique majeur et collectif, ou de se ressaisir et d'exploiter au mieux les potentialités, certes encore modestes, de la PSDC. C'est certainement d'ailleurs dans le domaine des capacités que cet effort doit être aujourd'hui le plus substantiel et nous soulignons dans le rapport les vertus du pooling and sharing promues par l'Agence européenne de défense, ce qui va dans le bon sens.